Monsieur le Président, opacité, corruption, impunité voilà le triangle des Bermudes dans lequel l'Union européenne se trouve enfermée. Comment demander, dès lors, aux citoyens de nous faire confiance? Grâce aux écologistes, nous avons conditionné la nomination de commissaires à l'examen de leurs conflits d'intérêts. Grâce aux écologistes, il est interdit aux parlementaires d'exercer une activité de lobbying visant directement les activités de l'Union européenne. Mais ces deux avancées notables ne sont que des rustines sur une blessure bien plus profonde. Pour traiter le mal, encore faut il le prendre à la racine. Nous avons besoin de pouvoirs renforcés pour la commission des affaires juridiques afin qu'elle puisse investiguer au delà des déclarations d'intérêts volontaires. Nous avons besoin d'un nouveau code de conduite qui puisse établir une parfaite transparence sur les activités et les revenus des commissaires et des responsables politiques et de nouvelles règles concernant les personnalités concernées par des mises en examen. Comme les écologistes le réclament depuis longtemps, nous avons besoin d'une haute autorité de la transparence et de l'éthique afin d'en finir avec les amours interdites qui tuent l'Europe à petit feu.